Sie haben sich ja alle, wie wir inzwischen festgestellt haben, kräftig auf die Schulter geklopft, und viele der Beiträge haben das ebenfalls bestätigt.